para mejorar las condiciones de vida y de seguridad de la población civil afgana. Le pido, señor Presidente, que transmita las condolencias del Parlamento Europeo a su familia, así como nuestro apoyo y solidaridad a sus compañeros, entre los que hay cinco heridos.